Dadurch und durch das Engagement ihrer Mitarbeiter haben wir Zugang zu allen Seiten im Land. Wir können ehrliche Makler sein, um einen innerägyptischen Dialog wieder in Gang zu setzen. Wir vermitteln auch allen Seiten die gleiche Botschaft dass wir für Prinzipien stehen, für eine demokratische Zukunft, für Rechtsstaatlichkeit und für Menschenrechte. Ich denke, wir sollten auch klarmachen, dass wir nicht akzeptieren können, dass Minderheiten verfolgt werden. Wo Kirchen brennen, brennen auch bald Menschen. Diese Christenverfolgung dürfen wir nicht ignorieren. Die Sicherheitskräfte müssen insofern die öffentliche Ordnung auch aufrechterhalten. Wichtig ist auch, dass das Machtvakuum auf dem Sinai gefüllt wird, damit diese Halbinsel kein Rückzugsraum für gewalttätige Extremisten aller Art bleibt. Gleichzeitig sollten wir gegenüber dem Militär einfordern, ihre eigenen Ankündigungen einzuhalten und einen konkreten Zeitplan einer Rückkehr zu einer legitimen Regierung zu befolgen.